Precisamente por esta razón, celebro que el Parlamento debata una propuesta de Resolución que no solo refleje la preocupación de los muchos afectados por el colapso de Thomas Cook, sino que inste a la Comisión a actuar de forma coherente y rápida en futuras situaciones similares, tal y como ha hecho el Gobierno de mi región, las Islas Baleares, de manera coordinada —no como ha dicho la señora Estaràs—

Sin embargo, también debemos poner el foco en quienes han sido unos de los principales afectados los trabajadores y trabajadoras del sector. Y es que en una bancarrota como la de Thomas Cook, los trabajadores suelen ser los más vulnerables, porque son los afectados con menor capacidad de maniobra. Un trabajador depende totalmente de su salario y si es despedido por la quiebra de su empresa o su contrato de este año se acorta por el adelanto del final de temporada, la consecuencia puede ser dramática, como que no pueda llegar a final de mes. El texto de la Resolución debe tener en consideración la situación de vulnerabilidad de los trabajadores con el objetivo de reforzar los mecanismos de participación de estos mismos en la gestión de procesos como una bancarrota. Solo con mayor poder de negociación conseguiremos que los trabajadores tengan condiciones más justas y una mayor seguridad financiera.